2020. Napriek tomu pohľad do vzdialenejšej budúcnosti energetickej infraštruktúry Európskej únie môže byť iste užitočný. Nové technológie, ako i nové druhy energetických zdrojov prinášajú aj nové nároky na energetické rozvody a súčasné siete nie sú vždy schopné prepraviť nové druhy energií. Preto kvalifikovaný odborný pohľad na technológie energetickej infraštruktúry Európskej únie po roku 2020 môže byť užitočným podkladom pre politické rozhodovanie európskych inštitúcií, pretože pomôže vytvárať prognózu finančných kapacít na zabezpečenie energetického potenciálu pre potrebný ekonomický a hospodársky rast Európskej únie, najmä v budúcnosti. Z tohto pohľadu, myslím, táto koncepcia môže byť zaujímavá.